Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren! Viele von uns konnten sich in den Gesprächen mit Frau Christine Lagarde in den letzten Jahren, aber jetzt auch im Wirtschafts und Währungsausschuss davon überzeugen Sie ist die richtige Persönlichkeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir brauchen für eine unabhängige Europäische Zentralbank, für eine unabhängige Währungspolitik, Menschen mit Erfahrung und Unabhängigkeit, mit Weitsicht und Augenmaß, mit einer ruhigen Hand und Vertrauen, mit globaler Verantwortung, mit der Bereitschaft, zu kommunizieren, dem Willen, die Entscheidungen verständlich zu begründen, und Konsequenz, Verlässlichkeit und Klarheit. Wir benötigen eine glaubwürdige, entschlossene Sprecherin oder Sprecher, einen General Manager der zweitgrößten Währung der Welt, der gemeinsamen Währung der Europäischen Union, unseres Euro. Und wir haben es heute schon gesagt Machen wir es uns nicht zu leicht! Eine erfolgreiche Währungspolitik kann den Mangel an einem gemeinsamen Euro Budget, an einer fertiggestellten Banken und Kapitalmarkt Union, einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, Budgetpolitik,

Machen wir es uns nicht so leicht, indem wir die Niedrigzinsen kritisieren und auf der anderen Seite damit nur von eigenen Reformen ablenken machen wir auch unsere Hausaufgaben!